búið að vera svo lengi með þessum hætti en svo sannarlega er ég sammála háttvirtum þingmanni pétri h blöndal að við erum hér sem einstaklingar og skulum akkúrat fylgja þeirri skoðun okkar og hann fór yfir það í andsvari sínu hvað hegðun þingmanna og flokksræði undanfarinna ára hefur leitt yfir okkur varðandi það að alþingi taki aftur löggjafarvaldið til sín það er löngu orðið tímabært og raunverulega væri það skoðunarefni fyrir sagnfræðinga og

þingmaður hvað þetta væri raunverulega orðin máttlaus stofnun gagnvart framkvæmdarvaldinu ég gerði það að gamni mínu í morgun að athuga með fjárveitingar annars vegar til löggjafans og hins vegar til reksturs ráðuneyta þá er ég að tala um skrifstofur ráðuneytanna ég minni á það að í tíð samfylkingarinnar frá tvö þúsund og sjö og fram að hruni uxu ráðuneytin um þrjátíu og tvö til fjörutíu prósent samfylkingarráðuneytin þetta eru óhuggulegar staðreyndir löggjafarvaldið hefur á fjárlögum tæpa tvo milljarða á meðan skrifstofur ráðuneytanna hafa fimm milljarða hvernig á svo óburðugt

kranalagasetning þingmaðurinn var einnig að tala um það líka því það er engu líkara en hér komi inn mál og ég hef orðið vitni að því í vinnu minni á nefndasviði í þeim nefndum sem ég sit að það koma fullsmíðuð frumvörp inn í þingið og raunverulega hafa þingmenn ekkert um það að segja út af þeirri ríku hefð að hér hefur um ómunatíð með örfáum undantekningum verið meirihlutastjórnir sem geta knúið frumvörp í gegnum þingið og gert að lögum jafnvel þó þau standist ekki